În primul rând este foarte important ca statele membre să transpună repede și corect această directivă. În al doilea rând, este important să facem pasul următor, și anume, confiscarea fără o condamnare penală, în orice situație, fie într un proces penal, fie într un proces civil. Pentru cei care au îngrijorări confiscarea se face de un judecător, de o instanță de judecată, evident, pe bază de probe.

Aș vrea să dau un exemplu doar în urmă cu 3 săptămâni, în Marea Britanie, a fost destructurată o rețea de spălare de bani prin conturi bancare offshore și investiții imobiliare. Beneficiarii erau infractori aflați în străinătate și implicați în traficul cu droguri. În timpul acestor operațiuni au fost făcute anchete în mai multe state din Uniunea Europeană și din afară și s au confiscat circa 500 mii de lire sterline și diamante într o valoare foarte mare. Este doar un exemplu de modul în care rețele de crimă organizată funcționează la nivel mondial. Deci, încă o dată spun banii sunt slăbiciunea acestor rețele și aici trebuie să lovim.